Cuando promovamos un comercio internacional entre iguales, que anteponga las personas y el medio ambiente al lucro de las transnacionales, y cuando existan cláusulas vinculantes al respecto, entonces sí estaremos haciendo algo por la sociedad civil de los países en vías de desarrollo. Mientras tanto, me gustaría emplazar a mi homóloga española Jiménez Becerril, ponente de este informe, a preocuparse por la sociedad civil española, una sociedad civil a la que su partido, el Partido Popular, está reprimiendo y enfrentando. El día 1 fue Cataluña y hoy es Murcia. Es la sociedad civil española en su conjunto la que es reprimida y la que sufre una violencia digna de tiempos pasados.